Ma è anche un passo importante perché vogliamo che la nuova programmazione finanziaria inizi nel modo migliore, senza un riporto straordinario di debiti di pagamento dagli anni precedenti.

È dunque evidente che questo è il momento nel quale abbiamo maggiori necessità su molte linee di bilancio. Quest'anno la Commissione è stata costretta a operare una serie rilevantissima di storni, appunto per cercare di implementare le politiche. È questo un segnale evidente che non si tratta di un capriccio della Commissione, ma piuttosto di un forte fabbisogno di interventi di pagamento per quest'ultima parte dell'anno, sul quale spero che domani questo Parlamento voglia esprimere un voto favorevole e rilevante a favore del bilancio rettificativo n.